Szeretném tájékoztatni arról, hogy mi is nagyon fontos kérdésnek tartjuk, olyannyira, hogy már jó néhány határozatot elfogadtunk ebben az ügyben.

De arról az ezt értékelő anyagban sem, és most sem hallottunk, hogy de mikor lesz stratégia.

Persze a munka és egészségvédelmet a Római Szerződés kizárólagos európai hatáskörbe utalja. Nem véletlenül! Szociális területen szinte az egyetlen terület, azért, mert emberi életekről van szó, mert biztonságról van szó, és azért, mert nagyon fontos versenysemlegességi szempontja az Európai Unió gazdaságának. Márpedig ha ez így van, akkor itt átláthatóságra, kiszámíthatóságra, tervezhetőségre van szüksége mindenkinek, a munkavállalónak is, de a vállalkozónak is, a vállalkozásoknak is erre van szükségük. Ez a fajta húzódozás, késedelmeskedés, nyögvenyelős haladás ebben az ügyben igaza van Elnök Asszonynak fogalmunk sincs, hogy miért történik ez így, ez pedig épp az ellenkező hatást éri el, bizonytalanságot,

Miért is nem lehet ezt a stratégiát elfogadni? Mi az a fontos ok, ami önöket akadályozza ebben?